Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye elismeri, a gyermekeknek egyenlő eséllyel kell rendelkezniük az oktatáshoz való hozzájutás területén. Érdemben csak akkor segíthetünk az oktatáson kívül rekedt gyerekeken, ha stratégiai döntést követően az oktatás kerül a fejlesztéspolitika középpontjába. Szomorú tény, hogy a nemzetközi konvenciók dacára az Unesco adatai szerint továbbra is 30 millió iskoláskorú gyerek nem jár iskolába, csak a szubszaharai térségben.

Közös érdekünk, hogy tegyünk azért, hogy ezek a gyerekek tanulhassanak. Az oktatás nélkül, tisztelt Elnök Asszony, nincs esély, semmiféle esély a szegénység érdemi csökkentésére, leküzdésére. A minőségi oktatás megalapozza a demokráciát, a békét, a gazdasági növekedést. Be kell látnunk, hogy az oktatáshoz való hozzájutás esélyeinek bővítése nélkül teljesen esélytelenek vagyunk 2030 ra a fenntartható fejlődési célok elérésére. A gyermekek jogaiért csak akkor léphetünk fel eredményesen, ha családi környezetben segítjük őket, erősítjük a családi környezetet. A gyermekek oktatáshoz való hozzásegítése a családjaik számára is esélyt teremt a körülményeik javítására.

századnak megfelelő, fenntartható fejlesztési politikát akarunk, akkor az általam említett számok csökkenését kell elérnünk az oktatás köré szervezett fejlesztéspolitika kialakításával. Ez stratégiai kérdés.